Das soll uns auch gegenseitig Mut machen, dass das ein ganz wichtiger Politikbereich ist und letztlich jener, der imstande ist, die Menschen in Europa am ehesten zu erreichen und Europa letztlich sichtbar zu machen, auch und ganz besonders in den Gebieten, die heute Gegenstand unserer Beratungen und Debatten waren, wobei ich darauf hinweisen möchte das ist heute gar nicht angesprochen worden dass wir jetzt schon, in der neuen Periode, die Möglichkeit haben, durch ein moduliertes Ko Finanzierungssystem auch innerhalb

im Bereich der Wettbewerbspolitik ganz differenzierte Möglichkeiten im Bereich der staatlichen Beihilfen gibt und dass diese Möglichkeiten genutzt werden sollten, genutzt werden müssen im Interesse der Menschen.

Regionen gemeinsam mit dem primär Verantwortlichen besser zu gestalten. Sie sollten und können nicht a priori dazu dienen, neue finanzielle Indikatoren zu entwickeln, sondern sie sind dazu da, unsere Politik in diesen Regionen noch besser, noch präziser auf die Bedürfnisse der Menschen abzustellen. Ich bedanke mich

Wir haben einige außergewöhnlich lokalisierte Regionen, wo ganz besondere Forschungsaktivitäten stattfinden, wenn ich etwa an die Kanarischen Inseln mit den Observatorien denke, wo eine Forschungsarbeit geleistet wird, die

Damit stellen wir unsere Politik auf den Menschen, auf seine Bedürfnisse ab, erreichen ihn hoffentlich. Das ist eine Arbeit, die nie zu Ende geht, die immer wieder eines neuen Schwungs bedarf.

Ich kann Ihnen nur versichern, dass es für uns in der Kommission nicht nur Auftrag und Verpflichtung, sondern auch eine Freude ist, sich mit diesen Dingen intensiv zu beschäftigen.